Señor presidente, hace poco más de sesenta años, el 25 de marzo de 1957, los europeos firmaron el Tratado de Roma y plantaron la semilla de la Unión. Ha sido, sin duda, la etapa de mayor paz, prosperidad y estabilidad al eliminar todas las divisiones y violencia del pasado. Quedan todavía y están en vigor las palabras de Robert Schuman, cuando decía que Europa no se haría de una sola vez ni con una obra de conjunto, sino que se haría poco a poco, con pequeñas realizaciones que fueran cultivando el valor de la solidaridad. En aquel momento, los padres fundadores tenían claro cuál era el objetivo no tenían planos para construir Europa, pero tenían un retrovisor muy potente con el que nos enseñaron quiénes eran los jinetes del apocalipsis europeo el nacionalismo, el genocidio, el racismo, la xenofobia, las guerras, el totalitarismo.

Hay retos como la inmigración, la seguridad, la energía, la economía, la defensa... Es una Europa compleja y una Europa llena de contrastes tenemos el reto de lo que supone la riqueza de la diversidad al mismo tiempo que el desafío de la integración social.